Számtalanszor elmondtuk már, hogy a magyarországi demokratikus helyzetről szóló vita elsősorban nem Magyarországról szól, hanem Európáról. Arról, hogy ez az alapító atyák által megálmodott integráció egy szimpla gazdasági együttműködés, vagy egy olyan értékközösség, közösen elfogadott erkölcsi normákkal, a jogállamiságra vonatkozó elvárásokkal, amelyek betartását ki is kényszeríti a tagjaitól. A Bizottság tehetetlensége és késlekedése az ezeket a közös értékeket következetesen és rendszerszinten megsértő magyar kormány kapcsán azokat erősíti, akik szívesen semmibe veszik ezeket az értékeket szerte Európában. Akik, mint Orbán Viktor, az EU t nem tekintik többnek egy balek fejős tehénnél. Akik számára a közös Európa csupán egy bűnbak, amelynek a hátán politikailag felkapaszkodhatnak. A tehetetlenség látványa azonban ragadóssá teszi ezt a példát.

Akik most nem cselekszenek, később már gyengék lesznek cselekedni.